Besedo poslankam, magistra Bojana Muršič, izvoli. Hvala, predsedujoči, zdaj vidim, da razpravljamo oziroma da v Slovenski demokratski stranki odpiramo prave teme, ker toliko gneva, kot sem ga z strani nekaterih poslancev slišal, ob eni od osnovnih življenjskih tem torej, ne vem demografski sklad, pokojninski sklad, redko pri kateri razpravi slišiš to v državnem zboru, očitno gre res za veliko zadrego, ker mora pač koalicija očitno najti razloge, zakaj ne podpre dobre rešitve in zakaj se raje odloči za neko bistveno slabšo variantno, shemo pač pokojninskega sklada, zdaj na nekaj opozarjam, no, nekateri poslanci tudi koalicije ste že izpostavili to, da gre to v bistvu za predlog, Desusa z določenimi spremembami, torej v bistvu vsa kritika, ki je bila danes usmerjena v predlog poslanske skupine SDS, je na neki način usmerjena v Desus, ker tukaj jaz iz Desusa opozarjam, da so v tej koaliciji, torej to, kar vi zagovarjate, to, kar vi zagovarjate, kar je ena vaših temeljnih točk programa kot stranke, v bistvu raison d'être Desusa, vam ostali koalicijski partnerji nasprotujejo, strani Udovčeve je bilo, je, je bilo celo rečeno, da je SMC nasprotovala predlogu Desusa, jasno postavljenemu predlogu Desusa, in zato tudi nasprotuje temu predlogu, ki rešuje bistvene oziroma povzema bistvene rešitve ki jih je Desus predlagal, ampak zdaj ni stvar SMC-ja pa ni stvar ostalih koalicijskih partnerjev, no, še ene je, ampak zdaj pa stvar Desusa, kaj bo naredil, to je zdaj ključno vprašanje, gospod Hršak je rekel, da je Desus ima tolikšno moč, kolikor jih je v državnem zboru, glej, to drži, če se dve stranki, ki sta v tem državnem zboru pa na veliko govorita o zadevah, ki so pomembne za upokojenca, združita in podpreta ta zakon, je točno šestinštirideset glasov, zato da se demografski sklad sprejme, torej da se vaš predlog sprejme, je dovolj, da vas pet glasuje za in da poslanci Stranke Alenke Bratušek, ki jih na veliko opeva, in pač se kot, kot ste vi rekli, rine v boš zelnik, podpre ta zakon, je ta zakon sprejet in gre v drugo branje, glejte, v bistvu imate tisto dilemo, ne, zdaj ni dilema vrabec v roki ali pa golob na strehi, ampak je golob v roki pa vrabec na strehi, vi imate predlog, ki ga je predlagala SDS, ki vam daje deset enot, imate pa predlog, ki ga pripravlja minister za finance, zdaj zdaj bo naslednji mesec ali pa naslednji ali pa naslednji, pa vam da samo eno enoto, kaj z boste odločili, kaj se boste vi odločili, kaj se boste vi odločili, za deset enot ali za eno enoto desetkrat več enot za upokojence, da ta zakon kot zakon, ki ga pripravlja ministrstvo za finance, ali če z odstotki povem, en odstotek vam namenjajo v demografski sklad na ministrstvu za finance, mi pa deset odstotkov tega, kar letno se potrebuje za pokojnine, vi se morate odločiti glede na vašo težo, zdaj, bela knjiga o pokojninah pravi: "Ustanovitev rezervnega sklada ne sme biti izgovor za nespreminjanje pokojninskega sistema bodoče." Potrebno je opozoriti, da je namen rezervnega demografskega sklada le v tem, da poskuša sistem zgolj finančno razbremeniti, zdaj pa vi povejte, a finančno razbremenite sistem, če vam nekdo da en procent ali če vam da deset procentov, en procent je statistična napaka, deset procentov pa je rezervni demografski sklad, še enkrat, vi o tem odločate, vlada v svojem predlogu našteje devet predlogov, zakaj tega ne more podpreti, oprostite, potegnjeni so iz petnih žil, noben od teh predlogov ne zdrži resne razprave, predlog, zakaj ne podpreti številka ena, zato ker ni v skladu z ZPIZ-om dva in devetinsedemdesetim členom zakona o SDH, glejte, če ste dobro prebrali ta zakon, itak ukinjamo zakon o SDH-ju, ker ga ta zakon nadomešča, torej to ni razlog, pravite, da ne boste sprejeli zato, ker se vzpostavlja alternativni sistem upravljanja, delniško pravno osebo zasebnega prava, kar povzroča tveganje privatizacije celotnega portfelja kapitalskih naložb države in odstop od veljavne zakonodaje, kje ste pa to potegnili, nič takega ta predlog ne zahteva, ta vaša obrazložitev, da ne morete enako usmerjati portfeljske pa strateške, je spet za lase privlečena in ne zdrži realne vsebinske presoje, pravite, da ne podprete tega predloga zato, ker s predlogom zakona se želi izboljšati preglednost upravljanja in donosnost kapitalskih naložb države, jaz ne vem, zakaj je to razlog, da ne podprete pol pa še dodate, vendar predlog zakona dejansko predpisuje enake cilje, načela, ukrepe in akte kot aktualni zakon o SDH-ju in kaj zaradi tega vi ne morete sprejeti tega predloga zakona, ker ima enake cilje kot zakon o SDH-ju, torej tudi zakona o SDH-ju ne morete sprejeti, torej pod temi razlogi, če imate enake vatle za vse, pravite, da strateške naložbe onemogočajo naložbeno politiko demografskega sklada, to ste prej nekaj razlagali, ja, mislim, da je hehe, da je razlog predvsem v v eni drugi zadevi, ne, če bojo tudi strateške naložbe v demografskem skladu, bo treba biti bolj pazljiv in ne boste mogli reševati tajkunov z nakupom posameznih naložb, zato da rešujete kakšno Savo ali pa koga drugega, ker boste imeli drugačne vatle in drugačen nadzor kot trenutno pred SDH-jem in se bojite, da si ne bi mogla politika več popolnoma podrediti upravljanja skladov, kot si ga trenutno s SDH-jem, gospod Hršak je rekel, da bi dvotretjinska večina paralizirala delo demografskega sklada, kjer ne bi mogli soglasja najti in tako naprej, resnica je ravno obratna, ravno obratna, spomnite si, spomnite se recimo imenovanja varuha človekovih pravic, vedno smo ga imenovali, ker je bila dvotretjinska večina, ampak a veste zakaj, ker je bil tak predlog, ki bi dobil dvotretjinsko večino, ker mora biti tak predlog, da je splošno soglasje o tem, v tem primeru, kdo naj nadzoruje SDH, zdaj zdaj je pa res politika, ki nadzoruje SDH, gospod Pavšič je v žaru svojega gneva rekel, da je politika dokazala, da nima pojma o pravljenju s premoženjem, zakaj pa ravno zdaj aktualna koalicija lomasti po državnih podjetjih in po upravi in nadzornem svetu SDH-ja zakaj pa menjujete predsednike uprave SDH-ja in tako naprej, zakaj, če politika dokazano nima pojma o upravljanju s premoženjem, ne gre, ne gre, te, te zadeve pač ne grejo skupaj, ne, zdaj pravite še več razlogov, zakaj se se to ne more sprejeti, ampak bom se, bom se, oprl ali pa bom v sredi napovedal zgolj tega, kako ta vlada oziroma ta koalicija v tem državnem zboru sprejema, predloge, ki jih daje opozicija, ne, žal ne, žal moram to svojo razpravo opreti ali pa zaključiti ravno na razpravo nekoga, za katerega sem upal, da se bo boril za upokojence, ne, kolega Staroviča, a ste ga vi dobro poslušali, kaj je rekel, a ste ga vi dobro poslušali, zakaj je rekel zaradi neke resolucije, ki je bila sprejeta v državnem zboru, on ne bo podprl tega zakona, on ne bo podprl tega zakona, ker on pravi, da pripravo odpisov je potrebno preveriti, poveriti javnim uslužbencem, ker je to v resoluciji rekel, ne, torej poslanske skupine, ampak javni uslužbenci, in po njegovem mnenju je to samo ministrstvo, samo ministrstvo za finance je dovolj dobro, da pripravi, ta zakon, gospod Starovič, naj vas pomirim, naj vas pomirim, ta zakon so pripravili javni uslužbenci, ker strokovci v poslanskih skupinah so javni uslužbenci, torej izpolnjuje ta vaš pogoj in tudi pogoj iz resolucije, da ta zakon lahko podprete, ne spodbuja pa tega vašega predloga, zaradi katerega sem bil pa šokiran in sem rekel: "To je pa sramota." Ko ste rekli: "Mi imamo vlado in čakamo na vlado, da bo pripravila predpise." A si vi to prestavljate? Poslanec, ki naj bi zastopal upokojence, ki ima na mizi predlog, ki mu daje točno to rešitev, za kar se z zavzema Desus, imate lahko kompetenčno tekmovanje, kdo se bolj zavzema za višje pokojnine oziroma za boljši položaj za upokojence, ampak ne, oni ne bojo, ker bojo sedeli in čakali, da jim vlada pripravi predlog, ki jim pa pripravlja samo statistično napako, en procent, en procent, tega, kar se zahteva, ne deset procentov, en procent in, glejte, na vas dveh na Desusu in na SAB-u je danes ključna odgovornost, na vas dveh na ostalih je vseeno, ker oni so že itak povedali, SMC, da ne da bojo kontrirali Desusu, njihovih argumentov ne bojo upoštevali vi pa pravite, da se borite za upokojence, in vi pravite, da se borite za upokojence, in ravno dovolj ste, da se dobi šestinštirideset glasov za naslednjo proceduro, in se kar oporeka vlada, se lahko spremeni v nadaljnji proceduri, vse, kar oporeka vlada, se lahko spremeni, in, glejte, tu boste pokazali, a se res zavzemate za upokojence, a je to vaša prva skrb, in drugič, ali se samostojna poslanska skupina ali ste pač izvoljenci ljudstva ali ste pa res izključno en navaden glasovalni stroj, ker ste pripravljeni sprejeti, kot sem rekel, vrabca v roki, zato da vam goleb, golob na strehi odleti, hvala lepa. Hvala, gospod ...